Amikor 2011 ben ezek a javaslatok bemutatásra kerültek, akkor én magam is azt gondoltam, hogy ezek nem elegendőek és alapvető módosításokra is szükség van. Azt gondolom azonban, hogy a szakbizottságnak a kiváló munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy teljessé váljanak ezek a jelentések. Az első témához, a Tarabella úrnak a jelentéséhez azt szeretném mondani, magam is úgy gondolom, hogy a jogbiztonságnak a biztosítása az nagyon fontos kiindulópontja a közbeszerzéseknek. Maga a jogalkotás és a nemzeti átültetéseknek a gyakorisága azonban egy nagyon összetett és nagyon bonyolult rendszert képez és képezett. Nagyon fontos, hogy ez az összetettség nagyon drágává is tette a közbeszerzéseket. Hosszúvá is, ami a minőségnek a rovására is ment. Azt gondolom, hogy ezen mindenféleképpen szükséges és kellett is változtatni. Ez a jelentés e tekintetben jó irányba megy. Magam is üdvözlöm a kkv knak a lehetőségét, megnövekedett lehetőségét a közbeszerzések területén. Úgy gondolom, hogy nagyon helyénvaló, hogy azokat a garanciákat, biztosítékokat, amiket túlzónak találtam a kkv kkal szemben, azoknak a csökkentésére sor kerülhetett, és így egy egyszerűsítési folyamat is beindult. Azt hiszem, hogy a Juvin képviselőtársam által jegyzett jelentés a koncesszió tárgyában nagyon fontos, és az EP nek a munkája e tekintetben nagyon nagyon meghatározó volt. Ez a definíció szükségszerű volt, hogy meg tudjuk határozni, hiszen ez által a piacnak a stabilitása és a verseny is növekedni tud, és a gazdasági növekedés is be fog indulni.